80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Parlament Europejski przyjął rezolucję jednoznacznie wskazującą, że pakt o nieagresji podpisany 23 sierpnia 1939 roku przez nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki, znany jako pakt Ribbentrop Mołotow, oraz załączony do niego tajny protokół dodatkowy, w którym oba totalitarne reżimy podzieliły Europę i terytoria niezależnych państw na swoje strefy interesów, był bezpośrednią przyczyną wybuchu tej wojny.

W reakcji na tę rezolucję obecny prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin już kilkakrotnie w publicznych wypowiedziach kwestionował te historyczne fakty, próbując obciążać także mój kraj, Polskę, odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Parlament powinien po raz kolejny potępić rosyjskie próby fałszowania historii i tuszowania popełnionych zbrodni przez sowiecki totalitarny reżim i zobowiązać Komisję do zdecydowanego przeciwdziałania tego rodzaju staraniom.